Ce n'est pas une solution, comme certains l'ont dit, de vouloir abroger la directive sur le détachement, parce que, si on appliquait cette directive là, eh bien il n'y aurait pas ces situations scandaleuses. Et d'ailleurs, ce n'est pas la situation juridique qui pose problème, c'est sa non application. C'est le fait que des contrôles sont absents ou insuffisants. Donc, je crois que c'est un appel à tous, bien sûr aux employeurs,